Por lo que sabemos hasta ahora, se trata de un proceso expropiatorio de carácter selectivo. De ser finalmente así, sería también discriminatorio. En las últimas semanas no han faltado, seguramente, engaños premeditados, falsas promesas, errores de juicio y cálculos equivocados. La consecuencia de todo ello ha sido la inexistencia, el fracaso de una negociación seria que hubiera podido evitar la expropiación.

Por el contrario, se venía preparando y filtrando, con daño evidente para el valor de la empresa, un elemento esencial a la hora de la expropiación. Mi Grupo comparte sustantivamente el juicio manifestado ayer por la Alta Representante en esta Cámara. Comparte la preocupación manifestada por el señor Barroso, la preocupación expresada por el Gobierno de España y la preocupación que acaba de manifestar también la Presidencia danesa. La decisión es una señal negativa, no solo para los inversores europeos o españoles y para los inversores internacionales puede ser también el inicio de un camino de inseguridad que dañe todas las relaciones entre Argentina, España y Europa, hasta ahora tradicionalmente buenas. La medida tomada por el Gobierno argentino requiere una respuesta clara, inmediata, inequívoca, pero también una respuesta inteligente, continuada, antes que precipitada. Una respuesta que deben dar todas las instituciones europeas con el Gobierno español. Una respuesta que defienda los intereses legítimamente adquiridos por las empresas europeas, pero también una respuesta proporcionada que evite una escalada de confrontación entre América Latina y Europa. Las empresas que operan en este continente contribuyen a su crecimiento y deben respetar los principios medioambientales, pero el primer respeto es a las normas que se acuerden internacionalmente. La ruptura de estas normas es lo que ha hecho el Gobierno argentino y de ahí la respuesta de este Parlamento.